Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais dire très rapidement que je crois que le Parlement fait son travail avec la Commission et, j'espère, le Conseil bientôt, sur un sujet qui est difficile, et remercier le rapporteur, qui a fait un très gros travail avec les rapporteurs fictifs.

Parfois, à l'extérieur, on nous demande Qu'est ce que vous faites pour mieux réguler les marchés financiers?,

Il ne faut pas non plus donner le sentiment qu'on peut, en un coup de baguette magique, transformer complètement la finance, d'autant qu'on en a besoin. Il y a un point d'équilibre qui a été trouvé sur la transparence, sur la meilleure organisation. Il est important de défendre les droits des consommateurs. Il y a encore quelques légères divergences entre les groupes là dessus, mais en tout cas, il y a un véritable accord pour dire que les consommateurs doivent être mieux protégés et pour protéger également l'accès des petites et moyennes entreprises au financement.

On va continuer à travailler. Je crois, Monsieur le Commissaire, que c'est un gros morceau et que cela fait partie d'un ensemble encore plus vaste. Pour ma part, je me félicite aussi que les organes de supervision que nous avons contribué à mettre en place ensemble puissent eux aussi, dans ce domaine là, exercer des compétences plus poussées.